Banii alocați ajung, totuși, greu la persoanele afectate, fiind necesară crearea unui mecanism eficient de mobilizare imediată a sumelor alocate din Fondul de solidaritate, care să și găsească un corespondent la fel de prompt în fiecare dintre statele membre. Mulțumesc și felicitări doamnei Gardini.